Vous dites qu'il n'y a pas d'évasion fiscale. Or, nous avons demandé que, dans ce processus, la pension, quand elle est reprise par capitalisation, soit imposée dans le pays où vous avez cotisé, chose que nous n'avons pas obtenue. Dès lors, quand vous sortez votre fonds de pension, vous le faites dans le pays qui est le plus avantageux fiscalement.